forseti við ræðum hér skýrslu hagfræðistofnun háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána öllu heldur kannski munnlega skýrslu forsætisráðherra um hana háskóli íslands er mér afar kær stofnun þar stundaði ég nám og þótt ég hafi stundað nám í hugvísindum lærði ég hvernig maður ætti að fara með heimildir og gögn slíkt er nefnilega mismerkilegt og þegar upplýsingar koma frá hagsmunaaðilum ber að taka þeim með fyrirvara í öllu rannsóknastarfi við vitum að fyrir hrun gerðu fyrirtæki og hagsmunasamtök atvinnulífsins töluvert af því að panta skýrslur um allt mögulegt sem studdu málstað þeirra sjálfra fræðimönnum og stofnunum var þá greitt fyrir að vinna álit upp úr gögnum sem þeir fengu hjá þeim sem pantaði það sumir hafa notað hugtakið akademískt vændi yfir þess konar vinnu í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis nánar tiltekið áttunda bindinu það er siðfræðihlutanum er að finna harða gagnrýni á háskólasamfélagið fyrir hrun sem og fjölmiðla bent er á skýrslur sem háskólaprófessorar gerðu fyrir viðskiptaráð íslands fyrir háar fjárhæðir um fjárhagslegan stöðugleika á landinu en dæmin eru fleiri og margslungnari miklar kröfur eru á háskóla ekki bara hér á landi heldur víða um heim að virkja fleiri tekjustofna og þá er veruleg hætta á hagsmunaárekstrum og að fræðimenn fari að ástunda sjálfsritskoðun þori sem sagt ekki að setja fram skoðun sem ekki var kostunaraðilum þóknanleg og jafnvel ekki heldur skoðun sem ekki væri hugsanlegum framtíðarkostunaraðilum að skapi fyrir hrun voru það bankarnir sem ekki mátti styggja en könnun á fjárveitingum frá þeim til háskólanna á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og átta leiddi í ljós að háskóli íslands hafði þegið hundrað tuttugu og eina milljón króna frá fjármálafyrirtækjunum hr hundrað fjörutíu og tvær milljónir auk fimmtíu og fimm komma sex milljóna í nemendastyrki ha þáði þrjátíu og eina milljón og fimm að auki í nemendastyrki háskólinn á bifröst hafði gert samninga við alla bankana sem hefði fært þeim níutíu milljónir á þremur árum en aðeins fyrsta greiðslan upp á tíu milljónir hafði borist fyrir fall bankanna þótt þessir styrkir hafi ekki verið stór hluti af heildarkökunni ógnuðu þeir bæði sjálfstæði skólanna sem og einstakra fræðimanna um þetta má lesa nánar á blaðsíðu hundrað og tólf í áttunda bindinu skýrslu rannsóknarnefndarinnar erfiðast er þó að henda reiður á og uppræta þöggunina sjálfsritskoðunina og meðvirknina mér finnst margt benda til þess að ástandið hafi ekki batnað núna eftir hrun svo heitið geti eini munurinn er nú að stóri skýrslukaupandinn er ekki atvinnulífið heldur ríkið og enn þorir enginn að rugga bátnum allir hafa fyrir fjölskyldu að sjá þurfa að greiða næstu afborgun af stökkbreytta láninu sínu og það er bara öruggara að þegja annars eiga menn á hættu að missa bitlingana nefndarsetuna skýrslugerðina eða hvað það nú er sem heldur fjölskyldunni á floti þann fyrsta október afhenti andrea ólafsdóttir formaður hagsmunasamtaka heimilanna forsætisráðherra undirskriftalista með undirskriftum þrjátíu og þrjú þúsund fimm hundruð tuttugu og fimm einstaklinga sem vildu gera kröfur hagsmunasamtaka heimilanna að sínum krafan var svohljóðandi í nafni almannahagsmuna krefjumst við undirrituð almennra og réttlátra leiðréttinga á stökkbreyttum lánum heimilanna og afnáms verðtryggingar hafi stjórnvöld ekki orðið við þessari kröfu fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf jafngildir undirskrift mín kröfu um þjóðaratkvæðagreiðslu um kröfugerðina með undirskriftalistanum fylgdu fjórar mismunandi leiðir til leiðréttinga frá hagsmunasamtökunum þann fjórða október tvö þúsund og ellefu gaf forsætisráðherra það út að nú skyldi kalla aftur saman sérfræðingahópinn frá árinu áður til að meta hvert svigrúmið væri í eitt skipti fyrir öll og var send út fréttatilkynning frá ráðuneytinu um þetta þar kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá samtökum fjármálafyrirtækja hafi bankarnir afskrifað hundrað fjörutíu og fjóra milljarða frá hruni það vissum við öll sem höfum fylgst með þessu en þegar rýnt er nánar í töluna má sjá að ekki er um að ræða raunverulegar afskriftir nema að litlu leyti langstærsti hlutinn er ránsfengur vegna gengistryggðra lána sem höfðu verið dæmd ólögmæt það er um hundrað tuttugu milljarðar þá kröfur sem eru óinnheimtanlegar að miklu leyti sem hafa verið afskrifaðar með hundrað og tíu prósenta leiðinni og við skulum líka hafa það í huga að það er til nokkuð sem heitir hundrað prósent leið og hún heitir gjaldþrot minnsti hlutinn er vegna sértækrar skuldaaðlögunar sem eru kannski einu raunverulegu afskriftirnar ég hef lengi efast um að í raun og veru hafi verið afskrifað svona mikið og ég hef lagt fram fyrirspurn á þinginu um afskriftir vegna gengistryggðra lána og mér hefur bara verið svarað með skætingi og að fjármálaeftirlitið og seðlabanki íslandi hafi það ekki sem forgangsatriði að halda þessum upplýsingum saman sérfræðingahópurinn var sem sagt ekki kallaður til heldur var verkefninu komið fyrir hjá hagfræðistofnun háskóla íslands og var henni einnig falið að meti þá kosti sem hagsmunasamtökin höfðu lagt til afraksturinn er þessi skýrsla sem við erum að ræða hér og leit dagsins ljós þremur og hálfum mánuði eftir fyrsta október margir eru búnir að gagnrýna þessa skýrslu

henni þau atriði sem ég get ekki betur séð en að séu grundvallarmistök eru nokkur í fyrsta lagi sú staðreynd að á síðu ellefu er sama tilkynning frá samtökum fjármálafyrirtækja og minnst er á í fréttatilkynningu ráðuneytisins frá fjórða október tekin góð og gild sem heimild um svigrúm bankanna til afskrifta eftir allt sem á undan er gengið trúi ég ekki orði frá þessum félagsskap samkvæmt forsætisráðherra þann fjórða október var ástæðan fyrir skýrslugerðinni sú að komast að raunverulegu svigrúmi fjármálafyrirtækjanna á dauða mínum átti ég von en ekki því að eftir þriggja og hálfs mánaðar bið mundi hagfræðistofnun háskóla íslands birta gagnrýnislaust sömu tilkynningu og skýrslukaupandinn sjálfur biður um að sé rannsökuð án þess að gera nokkra tilraun til að rannsaka hana málið í hnotskurn er að sff leggja fram tölu og segja að svigrúmið sé uppurið hagsmunasamtökin ég og margir fleiri segjast ekki trúa þessu enda séu upplýsingar sem sýni fram á annað meðal annars í skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn bankanna hagfræðistofnun er fengin til að sannreyna tölurnar og eftir dúk og disk birtir hún fréttatilkynningu frá sff í skýrslunni og þá er hún allt í einu orðin heilagur sannleikur svo kemur núna dómur hæstaréttar um gengislánin og þá er allt í einu til svigrúm í bönkunum til að leiðrétta þau frekar þannig að það stendur ekki steinn yfir steini í þessu annað sem mér finnst verulega ámælisvert er lagatúlkanir hagfræðistofnunar sem hljóta að liggja utan sérsviðs hennar reyndar er þetta ekki eina stofnunin í háskólanum sem tekur að sér lagatúlkun skuldurum í óhag því að umboðsmaður skuldara vildi láta kanna endurútreikning gengistryggðra lána og fékk til þess raunvísindastofnun af því að lagastofnun háskóla íslands treysti sér ekki í djobbið á stuttum tíma raunvísindastofnun gaf þessu öllu saman heilbrigðisvottorð sem stjórnvöld hafa flaggað við ótal tækifæri lykilspurningin hlýtur að vera hvað kostar að gera ekki neitt hvað kostar þetta óbreytta ástand hvað kostar það samfélagið að sextíu þúsund heimili séu tæknilega gjaldþrota hvað kostar það í mínum huga hefur hagfræðistofnun háskóla íslands misst allan trúverðugleika sinn kannski mun hún fá aukin verkefni frá ríkisstjórninni

ég hef lagt fram fyrirspurn í þinginu um hvað þetta ævintýri kostar og líka hvers vegna ekki var veittur sá aðgangur sem þurfti til að fá alvöruniðurstöðu til að svara þessum spurningum mér finnst eiginlega ótrúlegt að við séum hér í alvörunni að ræða um þessa skýrslu þetta eru ekki áreiðanlegar heimildir hreyfingin hefur kynnt forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar tillögu að lausn á vandanum og við höfum sent þessa tillögu á